Herr Präsident! Verbot von Sexualkundeunterricht und wenn die Lehrerinnen und Lehrer es wagen, die polnischen Jugendlichen aufzuklären, ihnen einen gesunden Zugang zum eigenen Körper und zu ihrer Sexualität zu ermöglichen, müssen sie in Zukunft mit fünf Jahren Haft rechnen? Ja, das sieht dieser schreckliche Gesetzesvorschlag vor. Das ist eine Schande! Wir müssen uns vehement gegen diese mittelalterliche Politik stellen. Was es braucht in Europa, ist mehr Aufklärung, mehr und vor allem besseren und moderneren Sexualkundeunterricht für unsere Jugendlichen. Und daran arbeiten wir. Eine der zentralen Forderungen beim Nairobi Gipfel nächsten Monat ist genau das, nämlich der Zugang zum Sexualkundeunterricht. Fortschritt statt Backlash ist unser Motto. Stellen wir uns diesem Abbau von Frauenrechten entgegen!